frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög um er að ræða einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé og fleiri markmiðið er að einfalda reglurnar í lögunum og að nokkru leyti lögunum um einkahlutafélög varðandi greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé við stofnun eða hlutafjárhækkun án þess að slíkt dragi úr vernd hluthafa og lánardrottna nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund evu bryndísi helgadóttur frá lögmannafélagi íslands guðrúnu björk bjarnadóttur frá samtökum atvinnulífsins og áslaugu árnadóttur og jón ögmund þormóðsson frá viðskiptaráðuneyti með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög hvað varðar greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé þetta á þá við þegar um er að ræða stofnun eða hlutafjárhækkun breytingin felst einkum í því að verði frumvarpið að lögum verður í ákveðnum tilvikum ekki krafist sérfræðiskýrslu þegar hlutir í hlutafélögum eru greiddir í formi verðbréfs eða peningamarkaðsskjals eða verðmæti greiðslu fyrir hluti kemur beint fram í endurskoðuðum lögmæltum ársreikningum samkvæmt lögum um einkahlutafélög er við stofnun eða hækkun hlutafjár ekki gerð krafa um sérfræðiskýrslu heldur yfirlýsingu frá löggiltum endurskoðanda eða lögmanni samanber fyrstu málsgrein sjöttu grein laganna því er lagt til að í sérstökum tilvikum þurfti slík yfirlýsing ekki að fylgja í frumvarpinu eru einnig lagðar til rýmkaðar reglur um eigið fé hlutafélaga auk þess sem lögð er til breyting til einföldunar á ákvæði um tilgreiningu á heimili félags í samþykktum þess hvað varðar þau ákvæði frumvarpsins sem lúta að breytingum á lögum um greiðslu hlutafjár og reglum um eigið fé er tekið mið af óbindandi ákvæðum í tilskipun evrópuþingsins og ráðsins frá sjötta september tvö þúsund og sex um breytingu á tilskipun um stofnun hlutafélaga og tilskilið hlutafé þeirra og breytingar á því samanber fylgiskjal eins með frumvarpinu þess má einnig geta að við samningu frumvarpsins hefur verið byggt á drögum að norsku lagafrumvarpi varðandi innleiðingu þessarar e e s gerðar við umfjöllun málsins í nefndinni var fjallað um þriðju greinar frumvarpsins þess efnis að nægilegt sé að taka fram í hvaða sveitarfélagi félag teljist hafa heimilisfang þá þarf ekki að kveða nánar á um heimilisfang en bara í hvaða sveitarfélagi það er þykir þessi breyting vera til einföldunar þar sem samþykktum félags verður aðeins breytt á hluthafafundum þess í fjórða grein laga um fyrirtækjaskrá eru aftur á móti talin upp atriði sem fyrirtækjaskrá skal hafa skrá yfir eftir því sem við á þar með talin heimilisfang samanber þriðja tölulið ákvæðisins nefndin telur rétt að fjármálaráðherra kanni hvort breyta þurfi fjórðu grein laga um fyrirtækjaskrá þar sem upp hafa komið efasemdir um hvort á grundvelli hennar sé skylt sé að tilkynna breytingu á heimilisfangi nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu lagt er til að fyrsta og níundu grein verði gerðar skýrari þá er lögð til lagfæring á öðrum og sjöundu greinar jafnframt er lagt til að við frumvarpið bætist ný grein þess efnis að ríkisstjórninni sé heimilt að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer níutíu og fimm frá sjötta júlí tvö þúsund og sjö um breytingu á tólf viðauka við e e s samninginn frá öðrum maí nítján hundruð níutíu og tvö það hefur tíðkast að utanríkisráðherra flytji slíka tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu e e s nefndarinnar slíkar tillögur hafa verið til meðferðar hjá utanríkismálanefnd þingsins sem verður þannig kleift að hafa yfirsýn yfir stöðu innleiðinga e e s gerða í framhaldinu hefur hlutaðeigandi ráðherra svo lagt fram frumvarp um efnið nefndin telur mikilvægt að samræma framkvæmd þess hvernig ríkisstjórninni er veitt heimild til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar og aflétta þannig stjórnskipulegum fyrirvara af e e s gerðum sem kalla á lagabreytingar hér á landi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í þar til gerðu þingskjali birkir j jónsson og höskuldur þórhallsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins samþykkt á alþingi sjöunda maí tvö þúsund og átta undir þetta rita ágúst ólafur ágústsson form guðfinna s bjarnadóttir jón bjarnason birgir ármannsson ellert b schram jón gunnarsson og björk guðjónsdóttir